Szanowni Państwo! Na wstępie chciałbym podkreślić, że cieszę się, że w projekcie rozporządzenia ramowego dotyczącego funduszy polityki spójności znalazły się kwestie, o które w Komisji Rozwoju Regionalnego regularnie wnioskowaliśmy, takie jak zwiększenie elastyczności czy też ograniczenie niepotrzebnych obciążeń dla beneficjentów i podmiotów zarządzających. Za istotne uważam również wprowadzenie ściślejszych powiązań polityki spójności z semestrem europejskim. Cieszę się też ze zwiększenia do 3 koperty dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej, która udowodniła już swoją skuteczność w zwiększaniu spójności i pobudzaniu współpracy między regionami. Nie zgadzam się jednak z propozycją przekazania 10 mld euro ze środków Funduszu Spójności na instrument Łącząc Europę.